frú forseti fyrir landsfund sjálfstæðismanna sem haldinn var í október síðastliðinn sá ég frétt um að fyrir fundinum lægi ályktun um barnabætur þess efnis að þær yrðu ótekjutengdar ég hefði hug á að heyra afstöðu nýs fjármálaráðherra til þessarar hugmyndar sjálfstæðismanna ekki síst í ljósi þess að barnabæturnar hafa verið verulega skertar í tíð núv ríkisstjórnar og það er mikilvægt að allir séu þess meðvitaðir að þó að verið sé að hækka barnabæturnar um tvö komma fjóra milljarða á næstu tveimur árum þá hafa barnabæturnar samt verið að lækka verulega í raungildi frá því að núverandi stjórnarflokkar tóku við taumunum fyrir tíu árum síðan allt og sumt sem ríkisstjórnin er nú að gera á árunum tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö er að það er verið að skila einhverjum hluta af því sem barnafjölskyldur í besta falli hafa verið hlunnfarnar um á undanförnum árum ef við lítum til dæmis á tekjutengingu barnabóta þá var hún um fjörutíu og fjögur prósent á árinu nítján hundruð níutíu og fimm það er þegar stjórnarflokkarnir taka við en er orðin áttatíu og eitt prósent á árinu tvö þúsund og fjögur

staðreyndin er því sú að barnabætur hafa breyst sennilega í láglaunabætur það er ekki hægt að kalla þetta lengur barnabætur heldur eru þetta láglaunabætur sem endurspeglast til dæmis í því að þegar ég var að skoða þetta á árinu tvö þúsund og þrjú þá fengu alls ellefu komma þrjú prósent einstæðra foreldra ótekjutengdar barnabætur en aðeins þrjú prósent hjóna áður en þessi ríkisstjórn tók við voru greiddar ótekjutengdar barnabætur til allra barna að sextán ára aldri en einungis greitt til barna að sjö ára aldri miðað við þessa forsögu stjórnarflokkanna í barnabótum velti ég því auðvitað fyrir mér hvort það hefði orðið einhver stefnubreyting hjá sjálfstæðismönnum miðað við ályktunina sem var lögð fyrir landsfundinn um að barnabætur verði ótekjutengdar en það hefur ekkert heyrst opinberlega af því hvaða umfjöllun eða niðurstaða varð varðandi þessa ályktun og það sem nú er nýr fjármálaráðherra í stólnum þá hafði ég hug á því að heyra hug hans til þessa máls og hvort hann teldi ekki eðlilegt að beita sér í átt til þess sem landsfundarfulltrúa einhverjir ég veit ekki hve margir lögðu til að því er þessa ályktun varðar ég spyr því ráðherrann fyrstu hver er afstaða ráðherra til þess að greiðslur barnabóta verði ótekjutengdar og hver yrði kostnaðurinn fyrir ríkissjóð annars hve mörg lönd innan o e c d greiða ótekjutengdar barnabætur og hve mörg tekjutengdar þriðji hver er afstaða ráðherra til þess að greiða barnabætur til átján ára aldurs og hvaða útgjöld hefði það í för með sér fyrir ríkissjóð